To Aleksander Reperšek, izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Tako. Drugi člen Ustave pravi: "Slovenija je pravna in socialna država." In v Sloveniji je najvišji organ sodne oblasti Ustavno sodišče. In veste, samo Ustavno sodišče tisto, ki je pristojno presojati o ustavnosti in zakonitosti, zato mi je popolna neznanka, kako lahko danes opozicijske stranke a priori presojajo, da je predlagana novela zakona neustavna pa da ne uresničuje pravilno odločbe Ustavnega sodišča. Seveda je to Torej, leta dva štirinajst je Ustavno sodišče odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z Ustavo. Zakaj? Ker ne zagotavlja v celoti financiranja obveznega osnovnošolskega izobraževanja oziroma ne zagotavlja izvedbo javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja vsem izvajalcem na enak način. Obseg državnega financiranja, izvajanja javno veljavnih programov je različen, kar po mnenju Ustavnega sodišča ni v skladu z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena, ki določa, da je osnovnošolski izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Ampak. To velja vseeno opozoriti na ločeno mnenje sodnice Kropič Horvat, ki navaja, da vseeno ni mogoče zatrjevati neenake obravnave in posega v pravico otrok do javno financiranega osnovnošolskega izobraževanja. Kajti po njenem mnenju država zagotavlja javno mrežo osnovnošolskega izobraževanja, v katero so vključene tudi zasebne šole s koncesijo in s tem nedvoumno izpolnjuje svojo obveznost iz drugega odstavka sedeminpetdesetega člena. In zanimivo je tudi njeno stališče, da prvi odstavek sedeminpetdesetega člena Ustave, ki zapoveduje, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, dejansko pomeni, da so starši dolžni poskrbeti, da njihovi otroci obiskujejo javno veljaven osnovnošolski program. In tudi sama menim, da je to resnični duh zadev, ne. Določbe . Kakor tudi, da ustvarja obveznost otroka, da se mora šolati, da se mora osnovnošolsko izobraževati. Saj se najbrž spomnite. Osnovna šola je obvezna, srednješolsko izobraževanje izbira. Vsaj tako so nam vselej zapovedovali naši srednješolski profesorji. Republika Slovenija ima izjemno kakovosten sistem in mrežo javnih šol. In sama sem prav ponosna na svojo piransko osnovno šolo, ki sem jo obiskovala. Imela sem izjemne učitelje, prosto izbiro mnogih interesnih dejavnosti. In ta šola je celo zelo zgodaj postala del Unesco mreže šol. In mislim, da sem bila deležna resnično kakovostnega izobraževanja, ki pa je bilo dostopno prav vsem v občini Piran, in to ne glede na status ali pa na finančni položaj njihovih staršev. In to je v bistvu ta bistvo današnje razprave. Ne gre za vprašanje obstoja zasebnih šol. Te lahko pomenijo tudi kvalitetno dopolnitev javne mreže osnovnošolskega izobraževanja. In lahko tudi razumem željo staršev, da svojim otrokom ponudijo drugačen tip izobraževanja, drugačen program, drugačen pedagoški pristop. To je njihova prosta izbira. Ampak, veste, ta izbira pa dejansko ni ravno vsakomur dostopna. Lahko na primer že iz razloga geografske oddaljenosti. V občini Piran si starši te izbire ne morejo privoščiti, razen če bojo vsak dan sto pet kilometrov se peljali v Ljubljano, v najbližjo zasebno šolo. Torej ta prosta izbira ni dejansko prosta. Ampak vseeno, niti to ni bistvo. Pravo vprašanje in naš cilj je, da izobraževanja, ki smo ga mi bili deležni, ostane v javnih šolah iste kakovosti oziroma treba bi bilo spremeniti, da bo še višje, še boljše. Z razvojem države naj se še dodatno dviguje kvaliteta. In ta naj bo vselej dostopna prav vsakomur, ne glede na njihove osebne okoliščine. Veste, po svetu so kvalitetne javne osnovne šole prej izjema kot pravilo. In privatizacija tovrstne javne službe dejansko pripelje do zelo hude družbene razslojenosti in jaz mislim, da se to naši mladi resnično ne zaslužijo. Naši mladi si zaslužijo najboljšo možno izobrazbo. Kakovostno. K temu moramo stremeti. In pri tem ne bi smeli biti omejeni na finančno stanje svojih staršev. In to je po mojem mnenju dolžnost države. Zagotoviti izvajanje obveznega javnega programa, ki naj bo dostopno vsem. In boriti bi se morali za pravice otrok in staršev javnih šolah. Zakaj se o njih ne govori? Si oni zaslužijo a priori nižjo kakovost? Ker morda dejansko nimajo možnosti izbire, kot sem že prej povedala. Ker je morda najbližja zasebna šola za njih predraga, predaleč. Spoštovani, ravno s tam popolnim izenačevanjem javnega in zasebnega se dejansko začenja razgradnja javnega sistema in to je nedopustno. Javna osnovna šola je javna in zasebna je zasebna. In če želiš drugačno izobraževanje od tistega, ki ti ga zagotavlja država, si ga plačaj. Tako je po vsem svetu. Zasebne šole v Angliji niti ne razmišljajo o kakršnemkoli stoprocentnem javnem financiranju. In po mojem mnenju je vprašanje, ki bi se ga danes resnično morali zastaviti, tisto, ki ste ga tudi z opozicije večkrat že izpostavili. Ali v Sloveniji osnovnošolsko izobraževanje resnično dostopno vsem pod enakimi pogoji? Ali je resnično brezplačno? In to vemo tudi mi, da de facto ni. In to terja rešitev, to terja aktivacijo vseh nas. V Sloveniji živi ogromno otrok na robu revščine, katere starši ne morejo omogočiti šole v naravi, ne morejo kupiti delovnih zvezkov, učbenikov, šolskih potrebščin. In to je zaskrbljujoče in to je alarmantno, v tem bi morala danes tukaj potekati razprava. In zato pozdravljam tudi odločitev ministra, ki je odločilo, ki je odločil in je omogočil, da bo s septembrom dejansko šolski učbeniki v prvem in drugem razredu brezplačni. To je pravi korak naprej. In enako bi moralo veljati za vse razrede osnovne šole in vem, da je to tudi cilj ministra in da k temu stremimo. In to so ukrepi, ki bodo zagotovili dostopnost osnovnošolskega izobraževanja resnično vsem, in o tem bi se morali danes pogovarjati. Če se vrnemo nazaj na predlog zakona o prvi obravnavi, ki dejansko uresničuje odločbo Ustavnega sodišča iz leta dva štirinajst in odpravlja neskladje šestinosemdesetega člena ZOFI z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena Ustave. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče presodilo, da je zakonska ureditev, ki omejuje delež sofinanciranja javno veljavnega programa v zasebnih šolah na petinosemdeset odstotkov, neskladju z Ustavo in naložilo Državnemu zboru, da to neskladje odpravi. Ni pa naložilo, kakšen naj bo ta odstotek financiranja, niti ni naložilo, kako izvesti zadevno odločbo. Ustava zagotavlja učencem pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ne glede na to, ali ga izvaja javno-zasebni ali javnopravni ali zasebnopravni subjekt. Predlog zakona danes odpravlja tisto, kar kar je bilo strani pobudnikov ustavne presoje najbolj očitano. Odpravlja torej temeljno nepravičnost pri financiranju obveznega javnega izobraževalnega programa v zasebnih šolah, v katerih so starši morali poleg prispevka za dodatne nestandardne vsebine plačevati tudi manjkajočih petnajst procentov sredstev za izvedbo pouka matematike, slovenščine, tujega jezika ter ostalih predmetov javnega kurikuluma. Na kratko. Javno veljavni obvezni osnovnošolski programi bodo stoodstotno financirali, ne glede na to, ali se izvajajo v javni ali zasebni šoli. In tako bo spoštovana odločitev Ustavnega sodišča in bo zagotovljena enaka obravnava izvajalcev javnega obveznega osnovnošolskega programa, ki ga država mora izvajati v skladu z z Ustavo Republike Slovenije. Pomembno pa je na koncu poudariti, da je predlagatelj določil tudi devetletno prehodno obdobje, česar v prejšnjih predlogih ni bilo zaslediti. Na ta način torej ne bo nihče oškodovan in se ne bo posegalo v že pridobljene pravice. Pogoji financiranja bodo torej še devet let veljali popolnoma enako kakor do sedaj. In po mojem mnenju bo s tem dejansko zadoščen, več kot zadoščeno pravičnosti, kakor tudi pravni varnosti in javnosti. Zato bom seveda predlog zakona v prvi obravnavi podprla. Hvala. Hvala, gospa poslanka za vašo ...